Monsieur le Président, Monsieur le Haut représentant, il y a plusieurs façons de voir la reprise du conflit dans le Haut Karabakh. La première, la plus diplomatique, consiste à soutenir le groupe de Minsk et ses co présidents, les États Unis, la Russie et la France, c'est ce que nous faisons tous. La deuxième, la plus réaliste, exige de regarder le monde en face. Le conflit s'enflamme au moment où l'Amérique regarde ailleurs. Mais il s'est enlisé, parce que la Russie s'est appliquée à laisser des plaies ouvertes aux quatre coins de son ancien empire. Cela n'augure rien de bon. La troisième enfin, relève de l'émotion et c'est avec beaucoup d'émotion et d'inquiétude, que je vois la Turquie s'impliquer militairement contre des populations arméniennes. Monsieur le Haut représentant, vous êtes diplomate et prêchez la neutralité, certes, mais qu'il me soit permis de dire ici ma colère et ma peine de voir la Turquie, un pays qui continue à refuser de reconnaître le génocide arménien, prendre militairement à partie des populations arméniennes. Il est temps que la paix revienne, il est aussi temps de reconnaître les blessures de l'Histoire.